Madame la Présidente, je suis effaré par la violence des propos de nos collègues de gauche. Qui sont ils aujourd'hui pour nous donner des leçons de morale, alors qu'ils ont participé à l'installation d'une d'immigration pour beaucoup illégale et que les peuples d'Europe aujourd'hui refusent. Les urnes en sont la preuve. Je tiens, tout d'abord, à assurer notre ami Matteo Salvini de tout notre soutien et de notre entière solidarité. Ce ne sont pas les propos, et encore moins l'action courageuse du ministre de l'intérieur italien qui doivent être mis en cause, certainement pas dans cette enceinte qui est un véritable carcan pour la liberté d'expression et qui s'affole de plus en plus au fur et à mesure que les peuples européens tournent le dos aux diktats idéologiques bruxellois, particulièrement, bien sûr, en matière d'immigration. Ce qui est en cause, c'est la politique des mondialistes qui sévissent ici à Strasbourg ou à Bruxelles et qui veulent faire des Roms et autres des peuples de référence, au détriment des droits des peuples enracinés de l'Europe. Vous aurez beau museler la liberté d'expression, le droit des peuples vous revient déjà en pleine face. Matteo Salvini et les élections en Italie en sont la preuve. Nos collègues de gauche attaquent aujourd'hui par des incantations qui, sachez le, ne convainquent plus personne, un défenseur de la souveraineté nationale italienne. Je terminerai par ces mots de Victor Hugo, qui lança à ses adversaires, en 1850, à la tribune de la Chambre des députés vous êtes le néant attendant le chaos. Matteo Salvini, avec la force des urnes et du peuple italien, lui, refuse et combat le chaos dans son pays.